Vorbim adesea de necesitatea de a i învăța pe copii să utilizeze internetul într o manieră sigură, fără a realiza faptul că profesorii știu, uneori, mult mai puțin despre această lume virtuală. În contextul creșterii masive a numărului utilizatorilor de rețele sociale, încă de la vârste foarte mici, cred că este vitală adoptarea unor măsuri urgente. Educația digitală trebuie să aibă prioritate în școli, astfel încât copiii să conștientizeze pericolele care se ascund în mediul virtual și care ar putea să le afecteze viața în mod iremediabil conținut violent, rasism, pornografie, hărțuire online. Totodată, cadrele didactice, dar și părinții, trebuie să dobândească minime competențe digitale, pentru că, altfel, riscăm să nu îi putem ajuta pe copii să se ferească de capcanele internetului. Statele membre UE, instituțiile publice și furnizorii de internet trebuie să își asume o strategie pentru protecția fermă a tinerilor în spațiul digital.